Ja, s temi s temi podatki me je ministrica dokaj dobro, bi rekel, seznanila. Ni bilo vse v popolnosti, zato bom potem tudi zahteval v pisnem odgovoru, ko bo lahko bolj obširno. Želim pa vam dati seveda možnost za dopolnitev to se pravi tega odgovora glede obvoznice pri Zgornjem Hotiču in pa potem tudi glede težav okrog novele Zakona o RTH-ju, če lahko tudi kaj poveste, lepo prosim.